Domnule președinte, cu toate că în ultima perioadă industrializarea a fost neglijată, totuși am susținut acest raport, care aduce o serie de îmbunătățiri, bune, dar insuficiente în ceea ce privește relansarea industrializării în Uniunea Europeană.

Ori, în momentul de față ne confruntăm în toată Uniunea Europeană cu o lipsă de abilități de a găsi soluții pentru crearea de noi locuri de muncă. Mai mult decât atât, industrializarea depinde foarte mult de finanțările europene. Aici, iarăși, nu se ia în considerare la maxim cât s ar putea folosi pentru a industrializa în special țările nou aderate la Uniunea Europeană și pentru a crea locuri de muncă. De aceea, cred eu că Comisia ar trebui să vină cu o abordare mult mai curajoasă, să facă propuneri concrete și obligatorii pentru fiecare guvern la nivel național și, în același timp, să aibă o strategie de monitorizare și sancționare a guvernelor care nu reușesc să implementeze astfel de strategii.